Chápala by som to vtedy, ak by správu o ľudských právach pripravovali študenti bez nároku na odmenu. Nerozumiem ale, prečo sekretariát Rady zverejnil túto správu až v septembri 2011 a už vôbec nie tomu, prečo o nej v pléne rokujeme až dnes. Moja druhá poznámka sa týka Bieloruska.

Preto chcem vyzvať Medzinárodnú federáciu ľadového hokeja, aby tohtoročné majstrovstvá sveta neorganizovala v Bielorusku. Bielorusi hrajú dobrý hokej a majú právo stať sa hostiteľskou krajinou majstrovstiev tohto športu.